Je pense que, tous, nous aspirons à une seule chose faire en sorte que la Turquie, ce grand peuple, puisse sortir de son marasme.

Je pense que ce n'est pas une très bonne chose pour l'esprit démocratique du Parlement européen.

C'est à dire que, politiquement, on s'oppose à la présence de la Turquie dans l'Union européenne mais, économiquement, on continue à mettre en place cette union douanière.

Selon moi, il serait dommageable que nous soyons sur cette longueur d'onde, parce que je pense que la Turquie n'a rien d'européen et qu'elle représente un véritable danger, non seulement pour notre union de civilisations, mais aussi pour la cohésion même du Parlement européen.